Problemele cauzate de recentele fluxuri migratorii provenind din sudul Mediteranei au fost interpretate în mod greșit ca niște slăbiciuni interne ale spațiului Schengen. În realitate, ele dovedesc în primul rând că Uniunea Europeană are o problemă cu gestionarea externă a emigrației în general și cu sistemul de azil în mod special. Cred că odată ce vom rezolva problemele ce țin de sistemul de gestionare a refugiaților vor dispărea și presiunile la granițele interne ale Schengen, întrucât se va limita circulația secundară a solicitanților de azil. Reformarea Directivei privind calificarea pentru protecția internațională este foarte importantă, însă trebuie să avem în vedere că întreg pachetul pentru azil trebuie să fie adoptat cât mai curând. Componenta care trebuie să fie fundamental îmbunătățită este solidaritatea între statele membre în gestionarea refugiaților. Din păcate însă, este trist să constatăm că această solidaritate este exact ceea ce lipsește Uniunii în ultima vreme.

Această directivă nu va avea niciun efect real atâta timp cât unele guverne vor continua să promoveze politici naționaliste. Cred că este timpul ca Uniunea Europeană să dovedească faptul că este capabilă să reînvie spiritul de solidaritate, atât în beneficiul propriilor cetățeni, cât și a celor care au nevoie de protecție din partea ei.